Minister president, vanmorgen zei u minder beloven en meer waarmaken.

En de uitstoot van broeikasgassen is veel hoger dan die van onze Europese collega's.

Graag hoor ik van de premier hoe hij ervoor gaat zorgen dat Nederland niet het vieste jongetje van de Europese klas blijft.